Nous allons procéder à des votes de résolutions qui ne sont pas traduites dans toutes les langues. J'aimerais que vous preniez l'engagement solennel de défendre le multilinguisme dans cette maison, s'il vous plaît.